Egyértelműen üdvözlendő, hogy az Európai Parlament véleményezi az Európában folyó adópolitikai kérdéseket. A jelentés helyesen méri fel az adópolitikák információcserére vonatkozó koordinációjának fontosságát, aminek a hiánya bizony hosszútávon az adózás átláthatatlanságát, valamint az adóelkerülés lehetőségét hozza magával. Ez önmagában azonban sokkal többet jelent euró milliók hiányán, hiszen idővel éppen az egységes piac és a határon átnyúló vállalkozások akadálymentes működése foroghat kockán. Le kell szögezni azonban, hogy amíg az adópolitika helyesen továbbra is nemzeti hatáskörben marad, addig a tagállamoknak együtt kell működniük a költségvetésük főbb bevételeit is jelentő adópolitikák átláthatóvá és összehasonlíthatóvá tételén, ugyanúgy az adóbeszedés rendszerének, valamint az alkalmazott adótervezési stratégiák mérhetővé és összehasonlíthatóvá tételén is. Ahhoz azonban, hogy Európa a különböző adópolitikák kapcsán az adóelkerülés és a kettős adóztatás elleni küzdelemben versenyképes legyen az OECD n kívül magát az európai közösséget is aktívabban be kell vonnia.